herra forseti ég get tekið undir margt sem háttvirtur þingmaður pétur blöndal

en því er ekki að leyna að upp á síðkastið bæði hér í þinginu og á fundi í iðnó um daginn þar talaði háttvirtur þingmaður um að á síðustu fjórum fimm vikum hefðu verið gerð ýmis mistök ég held að við eigum að tala skýrt og tæpitungulaust um það hvað hefur farið niður og hvaða mistök hafi verið gerð ég held að það sé okkur öllum hollt að þora að tala um það tæpitungulaust um rannsóknarnefndir og það að hafa alþingismenn í rannsóknarnefndum það getur verið svo sem ágætt en ég tel að það þurfi að byrja að skipa rannsóknarnefnd til þess að skoða einkavæðingu bankanna á sínum tíma bæði búnaðarbankans og landsbankans hvernig var staðið að því þetta voru að mínu mati einkavinavæðing en ekki bara einkavæðing og ég held að það væri allt í lagi að fara aftur í þann tíma og skoða upphafið að þessu að ógleymdu því að það náttúrlega vita það allir að þegar var sett á svokallað kvótakerfi byrjaði að myndast eignarhlutur hjá mönnum sem fengu úthlutað veiðiheimildum fyrir ekkert gátu farið að leigja þær og selja og veðsetja og braska með þær það er auðvitað partur af því sem hefur orsakað ýmislegt sem hefur farið úrskeiðis hjá okkur ég hvet þingmanninn til þess að tala tæpitungulaust um það hvað hafi farið úrskeiðis síðustu fjórar fimm vikur